ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu í frumvarpinu er gert ráð fyrir að gjald til framkvæmdasjóðs aldraðra verði hækkað um þrjú komma níutíu og fjögur prósent eða úr sex

framkvæmdasjóður aldraðra fær tekjur af sérstöku gjaldi sem skatt ber að leggja á þá sem eru skattskyldir samkvæmt lögum um tekjuskatt og eignarskatt á sjóðnum er meðal annars veittir styrkir til byggingar öldrunarstofnana samt ættu málefni aldraðra að stjórna sjóðnum og gera árlega tillögur til heilbrigðis og tryggingamálaráðherra um úthlutun úr honum virðulegi forseti ég tel brýnt að frumvarp þetta hljóti afgreiðslu á haustþingi en það fylgir fjárlagafrumvarpi og ég leyfi mér hér með að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðis og trygginganefndar og til annarrar umræðu